Frau Präsidentin! Das Urteil des türkischen Verfassungsgerichts, das die pro kurdische Partei als verfassungswidrig verbietet, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die türkische Innenpolitik mit unserem europäischen Verständnis von Demokratie nicht annähernd zu vergleichen ist.

sind leider nicht repräsentativ für das gesamte Land.